Kryzys pandemii koronawirusa poważnie dotknął niemal wszystkie sektory gospodarki europejskiej. Stajemy obecnie w obliczu nawrotu tej pandemii, co jedynie pogłębi istniejące problemy społeczno ekonomiczne. W tym kontekście warunkiem ożywienia gospodarczego jest konieczność pilnego i efektywnego dofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Pomimo że prace nad nowymi ramami finansowymi nie zostały jeszcze sfinalizowane, uważam, że nowy budżet powinien być silnym centrum finansowania zrównoważonego rozwoju, innowacji, infrastruktury strategicznej i transformacji cyfrowej.

Istnieje w tej mierze szczególna potrzeba stworzenia synergii między programem na rzecz jednolitego rynku a funduszem odbudowy w celu uruchamiania niezbędnych inwestycji.

Kluczowe znaczenie ma zatem opracowanie solidnej polityki konsumenckiej, która zapewni konsumentom właściwy poziom ochrony.